század derekán egyenlő bérért tüntető New York i munkásnők demonstrációjának emlékére.

Az Európai Unióban 15 kal, saját országomban, Magyarországon 16,5 kal keresnek kevesebbet a nők, és bár a világ összlakosságának több mint a fele nő, a globális jövedelemnek mégis csupán tíz százalékán osztoznak. A nemek közötti bérszakadék megszüntetésén felül még mindig várat magára a nők a családban betöltött szerepének kellő megerősítése, és az egyenlő bánásmód elvének érvényre juttatása. Nem engedhetjük, hogy Európában szegénységi kockázatot jelentsen a gyermekvállalás, és nem szabad, hogy hátrány legyen nőnek, vagy anyának lenni. Akár az ENSZ, akár az Európai Unió keretein belül született kezdeményezéseket tekintjük, a férfiak és a nők valódi esélyegyenlősége a legtöbb helyen még mindig nem valósult meg.